Monsieur le Président, compte tenu de l'heure, je vous demande juste encore de voter sur l'UE 2020 et la gouvernance économique, et de reporter le reste à demain, et si jeudi, cela ne suffit pas, on restera vendredi matin.